Jedyną procedurą traktatową dotyczącą praworządności jest artykuł

Również tę kompetencję próbujecie zawłaszczyć, czyli tak naprawdę, mówiąc o praworządności, sami tę praworządność łamiecie.

To naprawdę ogromny wstyd, tym bardziej że o upolitycznieniu sądów mówią Niemcy, którzy mają najbardziej upolityczniony proces wyboru sędziów w całej Unii Europejskiej.